Madame la Présidente, l'Union européenne présente souvent les accords de partenariat économique comme une chance pour les pays africains. Aussi se désespère t elle de ne pas voir ces accords être signés au plus vite. Mais la question qui nous interpelle est de savoir pourquoi ces pays ne se précipitent pas pour signer des accords qui leur seraient si favorables. Manifestement, les appréciations divergent sur la qualité de ces accords, et tant que ces divergences d'appréciation persisteront, les pays ACP rechigneront à les signer. Ne conviendrait il pas d'aller plus loin dans le dialogue et la compréhension en écoutant les inquiétudes et les attentes des pays ACP? Ceux ci veulent parler de stratégie de développement alors que l'Europe, souvent, répond seulement par l'ouverture des marchés. C'est cette écoute que s'impose l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Je pense que les autres instances européennes devraient procéder de la même manière si l'on veut bâtir un réel partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Union européenne.